Señor Presidente, el cierre de una gran parte del espacio aéreo europeo durante las últimas semanas tras la erupción del volcán islandés ha provocado consecuencias graves para toda la economía europea sin duda, para el sector de la aviación —pasajeros, compañías aéreas y aeropuertos—, pero también para el sector turístico. Y de eso quería hablarles. En España es la segunda industria. En las islas de las que yo provengo, la primera industria. Existe una gran preocupación por los efectos de esta nube volcánica en la industria turística.